Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, parlerons nous demain de réforme ou d'adaptation de la PAC?

Notamment, concernant cette réforme, elle méritera le titre de réforme si nous renforçons l'effet de redistribution des aides européennes à l'agriculture. La convergence externe et interne va déjà dans ce sens. L'aide différenciée pour les jeunes agriculteurs aussi. Mais, plus fondamentalement, je veux parler du plafonnement des aides. Pour la première fois, la Commission l'a envisagé et il a été décidé et proposé au niveau de ce Parlement.

Pourquoi?

L'aide différenciée aux premiers hectares est une proposition soutenue par notre ex collègue Stéphane Le Foll, devenu ministre de l'agriculture